Ja, vložili smo amandma, da bi povišali sredstva za investicije na področju predšolske vzgoje. Bom pa omenila še naslednji amandma na področju šolskega izobraževanja. Ta amandma, ta predlog sem dala na, predlog ali pa na prošnje številnih županov, ki pravijo, da za vrtce že od leta dva tisoč enajst ni bilo razpisa, da so se samo nekatere investicije dokončale, novih razpisov pa ni bilo, da še vedno nimajo vsi zagotovljenega otroškega varstva v zadostni meri, da ne morejo izvajati novih investicij, seveda pri teh investicijah za vrtce, za šole je po navadi investitor občina in država samo soinvestitor v določenih procentih, vendar tudi ta, ti zneski so za občine izredno pomembni. Ker pa seveda je bila povečana, za občine primerna poraba, hkrati pa povečanjem tudi plače, zato župani pravijo, da jim za investicije ne ostane veliko oziroma da niso veliko profitirali, nekateri so dejali, da imajo celo minus. In zaradi tega sem predlagala ta dva amandmaja za povišanje sredstev za investicije v vrtce in šole.